Wir sind alle für den Schutz menschlichen Lebens und deswegen auch für die weitestgehende Verbreitung und den Zugang zu lebenserhaltenden Medikamenten. Hinsichtlich der Erforschung dieser Medikamente möchte ich einen Punkt machen mit Blick auf die Verwendung embryonaler Stammzellen Der Europäische Gerichtshof hat am 18. Oktober 2011 eine sehr wichtige Grundsatzentscheidung getroffen. Der EuGH hat festgestellt, dass das menschliche Leben beginnt zu existieren mit der Verschmelzung von Ei und Samenzelle. Der Mensch ist ab der Verschmelzung von Ei und Samenzelle ein Mensch. Nach dieser Rechtsprechung müssten alle öffentlichen Mittel für jedweden Eingriff in dieses frühe Leben, jede Manipulierung und erst recht jede Vernichtung gestrichen werden.

Die von den Christdemokraten geführte EU Kommission hat es trotz dieser 1,8 Millionen Unterschriften abgelehnt, zu dieser Problematik überhaupt nur Stellung zu nehmen, geschweige denn irgendwelche Maßnahmen gegen die Vernichtung von menschlichem Leben für Forschungszwecke zu ergreifen. Wenn wir über die Herstellung von Medikamenten sprechen, sollten wir bedenken Schützen wir das menschliche Leben durch die Verbreitung lebenserhaltender Medikamente, und stoppen wir die Vernichtung menschlichen Lebens für Forschungszwecke!